Für mich ist noch ungeklärt, wie die Situation mit den Generika wirklich ist.

viel mehr Schaden angerichtet werden kann als mit strafrechtlichen Maßnahmen.

Wer kontrolliert die? Da gibt es keine Auskunftspflichten, keinen Datenschutz, wie es bei Behörden eigentlich der Fall sein sollte.